Izvolite. Predsednik, hvala, vsem poslankam in poslancem en lep dober dan! ja, kolega Horvat je v bistvu takoj na začetku se zahvalil in tu moram tudi jaz reči, da je lepo, kadar se vsi v tem parlamentu strinjamo, in ko se na koncu na glasovanju pokaže, da smo složni. Jaz upam, da bo tudi kakšno drugo vprašanje, takšno in ne samo pri preiskovalnih komisijah. Zdaj, preden ta, komisija lahko v bistvu začne presojati o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, se bo morala soočiti z mnogimi vprašanji: ali so se od ustanovitve DUTB naprej dogajale nepravilnosti in nezakonitosti. Razjasniti mora dvome v zvezi s prenosom in odkupom terjatev, njihovim vrednotenjem ter ter kasnejšim spreminjanjem njihove vrednosti. Ugotoviti mora tudi odgovornost Banke Slovenije v zvezi z izborom, prenosno vrednostjo in metodologijo vrednotenja terjatev. Razložiti mora upravljanje in revidiranje terjatev na DUTB, kako se jih prodaja in preprodaja ter kako se zasleduje ključne cilje DUTB. Ali se vse ponudnike enakopravno obravnava. Ali DUTB dobro skrbi za to, da preverja izvor kapitala kupcev in preprečuje, da bi terjatve kupili tisti, ki so jih povzročili, prvotni lastniki. razčistiti pa mora dvome v zvezi s svetovalnimi pogodbami kot tudi v zvezi z ustreznostjo in smotrnostjo pripojitve Factor banke in Probanke. Na vsa ta vprašanja namreč ne poznamo odgovorov in to že samo po sebi pomeni, en velik problem. nepravilnosti in nezakonitosti v poslovanju DUTB-ja do konca leta dva tisoč petnajst že potrdila revizija, ki jih je opravilo Računsko sodišče, in zagotovo bodo pristojni organi bolj podrobno osvetlili delovanje DUTB tudi v letih od dva tisoč šestnajst naprej. Na ta način komisija ne bo v skušnjavi, da bi se, da bi zašla na polje preiskovanja kaznivih dejanj in nepravilnosti. Vse to so namreč pristojni organi že ugotovili in bodo gotovo poskrbeli tudi za nadaljevanje postopkov. To se pravi, naj poudarim, preiskovalna komisija se mora osredotočiti na bistveno vprašanje: ali in kdo od nosilcev javnih funkcij je odgovoren, da je do vseh teh nepravilnosti prišlo. Vse to pa zato, da se to ne bi ponovilo, da bi se končno kaj naučili tudi iz lastnih napak. Glede na nastalo škodo in vložena sredstva vsekakor obstaja velik javni interes za preiskavo, ki morda ne bi bila potrebna, če bi v preteklih letih DUTB svojo neodvisnost upravičil s preglednostjo poslovanja in tudi z bolj odprto komunikacijo. Kot rečeno že v prejšnjih razpravah, Socialni demokrati to preiskovalno komisijo podpiramo, podpiramo jo vsi v tem parlamentu in upam, da bo tako tudi pri, ostalih vprašanjih. Jaz komisiji želim uspešno delo v korist nas vseh. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Za ...